fyrir íslands hönd ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer fimmtíu og sex tvö þúsund og átta en hún felur í sér breytingu á tuttugasta viðauka við e e s samninginn

þá inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar e b en hún er númer níu hundruð og sextán tvö þúsund og sjö og er um breytingu á annarri reglugerð sem er númer tvö þúsund tvö hundruð og sextán tvö þúsund og fjögur um staðlað

og ráðsins tvö þúsund og þrjú áttatíu og sjö e b og ákvörðun evrópuþingsins og ráðsins númer tvö hundruð áttatíu tvö þúsund og fjögur e b reglugerðin sem ég vísaði níu hundruð og sextán tvö þúsund og sjö kveður á um breytingu hvað varðar tæknilega útfærslu á skráningu og losun

slíkar lofttegundir á ensku er þetta kallað emission trading scheme með leyfi virðulegs forseta og hefur stundum verið skammstafað til hægðarauka ets nú er það svo frú forseti að þessar breytingar eru fyrst og fremst tæknilegs eðlis með þeim er

tvö þúsund og þrjú áttatíu og sjö sem samþykkt var á sínum tíma til þess að koma á fót viðskiptakerfi með heimildir til að losa gróðurhúsalofttegundir inn hins virðulega evrópusambands sú tilskipun hefur raunar ekki verið innleidd hér á landi en innleiðing hennar kallar á breytingar á lögum númer sextíu og fimm tvö þúsund og sjö

hæstvirtur umhverfisráðherra mun því leggja fram lagafrumvarp til að breyta þessum lögum meðal annars til þess að innleiða tilskipunina þegar alþingi hefur unnið úr þeim lagabreytingum á í því frumvarpi verða lagðar til hefur skapast sú stoð sem er nauðsynleg til að innleiða reglugerðina sem þetta snýst að mestu leyti um níu hundruð og sextán tvö þúsund og sjö nú veit ég það frú forseti að það mun gleðja háttvirtu alþingi að það er ekki gert ráð fyrir neinum sérstökum kostnaði fyrir ríkissjóð vegna innleiðingar á þessari reglugerð í íslenskan rétt það leiðir fyrst og fremst að því að kerfinu fyrir skrá yfir losun gróðurhúsalofttegunda hefur þegar verið komið á í því kerfi er gert ráð fyrir að kostnaður vegna reksturs þess sé borinn af þeim atvinnurekstri sem sækir um úthlutun á loftslags

svo í þessari reglugerð sjálfri er einungis verið að breyta tæknilegum atriðum þess kerfis það liggur sem sagt fyrir að það leiðir ekki af sér sérstakan kostnað umfram það sem rekstur þess krefst nú þegar á sínum tíma þegar þessi ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar var tekin lá það fyrir að hún kallaði á lagabreytingar hér á landi þegar tilskipun yrði innleidd þess vegna var ákvörðun tekin með stjórnskipulegum fyrirvara því er í samræmi við þær reglur sem alþingi hefur sett um þinglega meðferð slíkra mála óskað eftir samþykki alþingis fyrir þeirri breytingu á e e s samningnum sem í ákvörðuninni flest þannig að það megi aflétta hinum stjórnskipulega fyrirvara sem á sínum tíma var sleginn við ákvörðun sameiginlegu nefndarinnar það er tillaga mín frú forseti að þegar umræðu um þetta merka mál sleppir verði málið sett til frekari úrvinnslu